Omorârea a peste 80 de creștini în Pakistan reflectă lipsa de voință a autorităților pakistaneze de a stopa crimele extremiștilor, iar atrocitățile din Siria dezvăluie riscul major care amenință lumea arabă un război religios fără discernământ.

Maalula este un simbol, pentru că acolo trăiește cea mai veche comunitate creștină din lume care mai folosește limba aramaică vorbită de Isus.